ég kem einmitt upp til að ræða fundarstjórn forseta það var held ég mjög mikilvægt að benda á þetta bréf og hver viðbrögð frú forseta yrðu við því en síðan sýnist mér að hér sé komin efnisleg umræða og ég vil beina því til hæstvirts forseta að það sé nauðsynlegt að setja á umræðu um þetta mál þar sem það voru mun

menn halda áfram að fara með rangfærslur og það rangfærslur sem háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir fór með að hún gæti hugsanlega beðið flóamenn afsökunar en skeiða og gnúpverjamenn alls ekki og þar kom meira að segja fram að sá